herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd en það er að finna á þingskjali níu hundruð sextíu og þrjú með frumvarpinu eru lagðar til tvenns konar breytingar annars vegar er um að ræða tvær tæknilegar breytingar sem nauðsynlegt er að gera á lögum um virðisaukaskatt ástæða þess eru þær breytingar sem urðu á lögum um virðisaukaskatt með lögum númer hundrað sjötíu og fimm tvö þúsund og sex þar sem lægra skattþrep virðisaukaskatts var fært úr fjórtán prósent í sjö prósent hins vegar er lagt til að heimild til að nota skemmra uppgjörstímabil en einn mánuð verði afnumin þessi heimild var upphaflega sett til að draga úr áhrifum fjárbindinga við yfirfærsluna á söluskattskerfi í virðisaukaskattskerfi en þjónar nú einungis örfáum gjaldendum og veldur flækjum við almenna framkvæmd og við þróun rafrænnar þjónustu háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir lúðvík bergvinsson og ágúst ólafur ágústsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson ritar undir álit þetta með fyrirvara nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ólafur níels eiríksson birgir ármannsson ásta möller sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson með fyrirvara